Mehr und mehr Bürger in Europa nutzen mobile Internetdienste, Tendenz steigend.

Vor diesem Hintergrund nimmt daher das erste europäische Funkfrequenzprogramm, das wir morgen beschließen werden, eine besondere Rolle ein.

Die Flut an Daten drohte unsere bislang verfügbaren Übertragungswege zu verstopfen. Mehr Frequenzen führen dazu, dass wir unsere mobilen Internetdienste auch in Zukunft reibungslos nutzen können.

Das Surfen im Internet im Ausland muss meiner Ansicht nach viel billiger werden. Frau Kommissarin, Sie haben dazu ja schon einen mutigen Vorschlag vorgelegt. Wir wollen noch etwas mutiger im Parlament sein, weil wir für unsere europäischen Verbraucherinnen und Verbraucher etwas erreichen wollen.